Signora Presidente, signora Commissaria, onorevoli colleghi, decidere cosa fare dell'Iniziativa per l'occupazione giovanile significa scegliere se essere un paese all'altezza dei problemi che ha o continuare a vivere in balia di una politica nazionale e locale vittima di se stessa, vittima di una malagestione imprigionata da logiche clientelari, piccoli interessi da difendere e nutrire come si può. Garanzia giovani non è la soluzione alla disoccupazione giovanile, non è la panacea per arginare la fuga dei cervelli dal nostro paese verso luoghi che ne riconoscono e apprezzano il potenziale, ma può essere un supporto a una nuova politica di valorizzazione delle nostre ricchezze, perché i giovani sono la ricchezza del nostro paese. Il nostro lavoro su questo documento è stato propositivo, perché serve un monitoraggio assiduo e costante sull'utilizzo delle risorse, serve un lavoro capillare nei territori per comprendere le necessità del tessuto produttivo, diventando capaci di dare soluzioni concrete ed efficaci. La formazione deve essere specifica per le figure professionali, non può venire a mancare il rispetto delle condizioni di lavoro e deve essere contrastato con ogni mezzo l'abuso di questo strumento a vantaggio dell'occupazione sommersa. Servono visione, trasparenza e coerenza, serve strategia e serve essere all'altezza dei bisogni dei cittadini per utilizzare al meglio ogni minima risorsa. Ogni singolo euro sprecato correndo dietro a logiche clientelari dimostrerà che non si è all'altezza del ruolo che, come colegislatori, abbiamo.